Hvala. V preteklih letih smo na področju regulacije konoplje v okviru zakonodajnih sprememb v Levici že dosegli prve premike, ki omogočajo rabo konoplje v industrijske, prehranske, pa naposled tudi v medicinske namene. Žal pa opažamo, da so pristojna ministrstva izredno pasivna pri prilagajanju zakonodaje na te spremembe, ker ima za posledico nadaljnjo diskriminacijo in kršenje človekovih pravic uporabnikov konoplje in njenih izdelkov. Eden od takih perečih problemov se nakazuje tudi na področju varnosti cestnega prometa, kjer je še posebej problematična uporaba tako imenovanih testerjev za preverjanje prisotnosti psihoaktivnih snovi pri voznikih. V Levici sicer ne podpiramo vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi , ki zmanjšujejo voznikovo sposobnost za vožnjo, žal pa je dosedanja praksa uporabe teh naprav za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih snovi pokazala na nezanesljivost testerjev. In posledice nezanesljivih rezultatov, pa se odražajo v neupravičenih odvzemih vozniških dovoljenj, o finančnih globah, poglabljanju socialnih stisk, izgubah služb tudi tistih uporabnikov konoplje, ki jim je bila v času vožnje zaznana vsebnost kanabinoidov, ki niso psihoaktivni. Torej, pri voznikih, pri katerih nikakor ne more priti do zmanjšane sposobnosti za vožnjo. Nenazadnje prihaja do nepotrebnih stroškov tudi za proračun Republike Slovenije. Te sume potrjujejo številna mnenja Inštituta za sodno medicino znotraj sodnih postopkov zoper posameznike. Po pozitivnem hitrem testu z omenjeno napravo pri udeležencu cestnega prometa, se mnogokrat v nadaljnjih laboratorijskih odvzemih telesnih tekočin, v kolikor do tega pride, pokaže prisotnost nepsihoaktivnih metabolitov konoplje, ne. Na to nezanesljivost teh naprav so pristojne opozorile tudi posamezne policijske postaje, ki so predlagale pristojnim določene postopkovne spremembe, saj jim testerji pri njihovih postopkih predstavljajo težavo. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem: znamke katerih naprav za zaznavanje psihoaktivnih snovi, ki jih vsebuje rastlina konoplja, uporablja policija v postopkih preverjanja psihofizičnih sposobnosti voznikov v cestnem prometu? Katera podjetja so dobavitelji teh testerjev? Ali ste s strani dobaviteljev naprav za zaznavanje teh snovi izvedeli, pač katere kanabinoide zaznavajo te naprave? Ali ste glede suma o nezanesljivosti teh naprav kako ukrepali? Koliko tovrstnih naprav je bilo za potrebe policije nabavljenih od leta dva štirinajst do dva devetnajst in pri katerih dobaviteljih? Ter koliko sredstev državnega proračuna je bilo namenjenih za ta nakup? Hvala za vaše odgovore.